Hvala lepa. Rada bi samo še enkrat poudarila, da me zelo žalosti razprava državne sekretarke v delu, ki govori o populističnem zakonu, ki pozablja na varnost voznikov. Naj še enkrat poudarim, da se v avtošolah vozniki učijo vožnje, na vozilih, ki imajo pritrjen tovor, gasilci pa potrebujejo varno vožnjo, kjer tovor ni pritrjen, saj vsi vemo, da se voda ne da pritrditi. Naj še enkrat poudarim, da da avtošole imajo usposabljanja predvsem v iz teoretičnega, iz iz praktičnega dela za gasilce, ki morajo imeti že izpit C-kategorije in jih peljejo v Avstrijo na usposabljanja, ki se naučijo vožnje s tovrstnimi vozili. Se pravi, da tukaj nima nobene zveze varna vožnja, Cena-kategorija, ki je pridobljena v avtošolah za dejansko vožnjo, gasilskih vozil. Zato jaz menim, da je veliko bolje, da da opravljajo, izpit, tako kot ga predvidi novela zakona. Hvala lepa.